Sommige politieke groepen en parlementsleden blijven echter vinden dat slechts een kopie van het Europees recht kan volstaan.

De nieuwe regels moeten ook een mogelijke toets door het Hof van Justitie kunnen doorstaan, zodat onze bedrijven en kmo's niet in een situatie van rechtsonzekerheid verkeren.